Ja som hlasoval samozrejme za správu pána Fjellnera, ktorá hovorí o informácii pre pacientov nielen na príbalových letákoch a na jednotlivých obaloch liekov, ale hlavne si všíma chovanie sa farmaceutických spoločností. Donedávna mnohé z nich dávali okrem informácií o lieku aj svoju vlastnú reklamu. Povedal by som, neobjektívne ovplyvňovali pacienta a jeho vedomie, aby si všímal určitý produkt. Som za to, aby pacient mal čo najlepšie, najaktuálnejšie informácie, ktoré sú schvaľované napríklad pri schvaľovaní nového liečiva a myslím si, že sme k tomu významne prispeli.

Som rád, že sme prijatím tejto správy vlastne znížili disparity medzi krajinami Európskej únie, ktoré sú ešte menej rozvinuté v tejto oblasti, a som rád, že vzťah lekár a pacient nebol nijako narušený. To je základný zdroj informácie.